Tedy i ty, jež se svému podílu na řešení problému dlouhodobě vyhýbají, jako lesnictví, doprava, budovy, zemědělství či nakládání s odpady. Za největší neúspěch u vyjednávání o nařízení o sdíleném úsilí považuji neschopnost zajistit dřívější start trajektorie než v květnu 2019. Přeci jenom mandát nás jako Parlamentu byl daleko ambicióznější. Nicméně vzhledem k tomu, že nejenom samotné nařízení o sdíleném úsilí tvoří pouhý rámec snižování emisí a na vstup v jeho platnost nám čekají další předpisy provádějící cíle v něm uvedené jako návrh týkající se CO2 u aut, přimlouvala bych se za hladké přijetí obou návrhů, ač mám vůči nim řadu výhrad. Ale pokud chceme dodržovat závazky z Paříže, musíme je začít naplňovat praktickými kroky.